Signor Presidente, le parole d'ordine per le famiglie e le imprese devono essere accessibilità e prezzi sostenibili. L'hanno detto altri colleghi il gas in Europa costa quattro volte di più che negli Stati Uniti e l'energia il doppio.

Le imprese, soprattutto quelle energivore, hanno spese energetiche proibitive e anche per questo rischiano di chiudere o di trasferirsi al di fuori dall'Unione europea, dove i costi dell'energia sono nettamente inferiori. Quindi, la priorità per il rilancio dell'economia e delle imprese europee è abbassare i loro costi al fine di renderle competitive. L'Unione europea deve dotarsi di un mercato dell'energia competitivo, integrato e fluido, che funzioni in modo efficace e flessibile e che consenta di affrontare le sfide in materia di clima ed energia.